Dat is goed voor de passagiers die met minder vertragingen geconfronteerd kunnen worden en ook met lagere prijzen.

Het werk is natuurlijk nog niet af.

Met name hoe gaat men de inkomsten verdelen tussen die luchtverkeersleiders? Want als men efficiënter gaat werken, zijn er ook verliezers. En die moeten overtuigd worden om hiermee door te gaan.